Glede na to, ke ste me spraševali tudi, glede razpoložljivega dohodka, ki ga porabijo. Se pravi, najbogatejši porabijo približno trideset do štirideset procentov razpoložljivega dohodka v potrošnji. Glede obdavčitve, premoženja, a ne, se pravi, če gledamo zakon o davčnem postopku, lahko obdavčimo samo nepojasnjeno premoženje, se pravi, državljanov.